ísland hefur nú þegar vakið athygli fyrir þann árangur sem náðst hefur í að rétta við ríkisfjármálin á alþjóðlegum vettvangi og ég held að ekki sé unnt að neita þeim árangri þó að menn reyni það stundum í þessum sal mín sýn á þessa fjárfestingaráætlun er sú að hún sé liður í efnahagslegri endurreisn landsins eftir þann árangur sem hefur náðst og það er líka mín sýn að það sé nauðsynlegt að fá innspýtingu í íslenskt atvinnulíf sem byggir á skynsamlegum grunni til að við getum flýtt fyrir þessari endurreisn og þar er ætlunin eins og hér hefur komið fram hjá mörgum háttvirtum þingmönnum á undan mér að nýta þó aðeins hluta veiðigjalds hluta af bönkum og hluta af söluhagnaði í bönkum aðeins hluta inn í þessa innspýtingu því mikilvægt er að hvika heldur ekki frá þeim markmiðum sem við höfum um að ná til lengri tíma litið jöfnuði í ríkisfjármálum sú hugmyndafræði sem hér er stuðst við byggir á grunni sóknaráætlunar sem við ræddum á þingi í hittiðfyrra en sú áætlun byggði til að mynda á víðtæku samræði við hagsmunaaðila í ólíkum geirum samfélagsins þjóðfundum og landfundum þar sem leitað var eftir hugmyndum innan ólíkra landshluta og samráði við landshlutasamtök sveitarfélaga og niðurstaðan varð aðgerðaáætlun til að efla atvinnulíf og samfélag og það sem var svo merkilegt við þær niðurstöður var einmitt það að þær byggðu á hugmyndafræðinni um fjölþætt atvinnulíf það væri rétt að sjálfsögðu að byggja áfram á grunnatvinnuvegum þjóðarinnar en ekki síður á nýjum tækifærum og það er það sem þessi fjárfestingaráætlun byggist á hún byggist á grunni sem miðast líka við ný tækifæri hér hafa menn rætt um að

fleiri en einni stoð og ég nefni þar nýsköpun tækniþróun og rannsóknir sem eru eitt af lykilatriðunum í þessari áætlun ef við ætlum að byggja upp samfélag sem byggist á þekkingu sem er sú auðlind sem ekki þrýtur og það er þangað

tækniþróunarsjóð og rannsóknarsjóð og sú hugmyndafræði byggist á samþykktri stefnumörkun vísinda og tækniráðs þar sem saman koma fulltrúar háskóla rannsóknastofnana og atvinnulífs þannig að ég get ekki litið öðruvísi á en að þessi stefnumörkun sé nákvæmlega í takt við það ég nefni skapandi greinar

velta jafnmiklu og áliðnaðurinn á íslandi samt gleymast þær af einhverjum orsökum stundum þegar rætt er um atvinnuuppbyggingu en þar liggja svo sannarlega tækifærin og þar getum við með því að virkja þá sjóði sem við eigum verkefnasjóði á sviði skapandi greina hvort sem það er kvikmyndasjóður tónlistarsjóður eða fleiri með ótrúlegum árangri og ég leyfi mér að segja að í mínu starfi hafi ég orðið vör við ótrúlegan áhuga leyfi ég mér að segja alþjóðlegan áhuga á því sem hér hefur verið að gerast í íslensku lista og menningarlífi þar sem fólk einmitt bendir á þá staðreynd að hér eru lítil sóknarfæri hjá þessari þjóð og þau byggja á mannlífi ég nefni líka græna hagkerfið og og það liggur líka undir stefnumörkun þingsályktunartillaga sem samþykkt var hér um eflingu græna hagkerfisins á íslandi eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni skúla helgasyni áðan þar sem flokkarnir lögðu saman í hugmyndir til uppbyggingar á grænum forsendum þessu held ég að við megum ekki gleyma allt byggir þetta á stefnumörkun sem hefur farið fram á ólíkum vettvangi þar sem margir hafa verið kallaðir til ég nefni líka sóknaráætlun landsfunda því þetta miðast auðvitað líka við byggðaaðgerðir það er auðvitað sú stefnumörkun sem ég nefndi áðan og byggði meðal annars á þjóðfundum í landshlutunum síðan eru það verklegar framkvæmdir sem ég tel að skipti líka miklu máli við vitum að sjálfsögðu að byggingariðnaðurinn er sú grein sem fór hvað verst út úr hruninu og þar hefur atvinnuleysið verið hvað mest það skiptir miklu máli að við fáum innspýtingu í þann iðnað til að mynda með því að hefja byggingu húss íslenskra fræða en það eru fleiri byggingar nefndar á ýmsum sviðum svo ekki sé minnst á samgönguframkvæmdir þar höfum við aldeilis verið að ræða samgönguáætlun á undanförnum mánuðum við vitum að þar þarf víða að gera bragarbót á þannig að ég lít svo á að þessar hugmyndir byggist á skynsamlegri forgangsröðun fjármuna sem varlega eru áætlaðar út frá þeim hugmyndum sem við getum gert okkur annars vegar um innheimtu veiðigjalds og hins vegar arðs og söluhagnaðar frá bönkunum hér lít ég svo á að hér sé varlega farið fram þegar kemur að tekjuhliðinni og reynt að ná fram sem mestum þjóðhagslegum ávinningi út úr því hvernig þeim fjármunum er varið til að efla atvinnustig en við megum ekki gleyma því að atvinnuleysið hefur minnkað um þrjú prósentustig

stefna að því að ná því niður þessi áætlun skiptir máli í því til að ná því markmiði en hún skiptir líka máli til að því markmiði verði náð með fjölbreyttum hætti að við endurtökum ekki þau mistök sem stundum hafa verið gerð að setja öll egg í sömu körfu heldur byggjum atvinnustefnu sem byggist á fjölbreytni þar sem einmitt frumkvæði einstaklinganna fær að blómstra það gerum við ekki síst með því að virkja mannvitið eins og hér er lagt til